Wir haben heute bis zu einem gewissen Grad Grund, ein Jahr Donauraum Strategie positiv zu betrachten. Es ist schon viel passiert In diesem Raum, in dem 115 Millionen Europäerinnen und Europäer leben, sind schon mehr als 275 Projekte auf den Weg gebracht worden. Es gibt auch schon eine sehr gute Zusammenarbeit auf der Verwaltungsebene, auf der Ebene der betroffenen Mitgliedstaaten und der betroffenen Kommunen.

Aber das dürfen wir nur, wenn dabei wirklich auf die Natur und den biologischen Haushalt Rücksicht genommen wird.